Paní předsedající, děkuji za slovo a za možnost, že mohu vysvětlit svůj postoj k výroční zprávě, kterou jsem nemohla podpořit. Na jedné straně ta zpráva velmi výstižně popisuje hrozby a výzvy, kterým musí Evropská unie a její členské státy čelit.

o asertivní chování politiků Ruska ke svým sousedům, hybridní hrozby nebo kybernetické útoky. S rostoucím napětím na Blízkém východě bych však chtěla varovat před smazáváním jasné hranice mezi tím, kdo je zlý a kdo je dobrý. Kdo je původcem konfliktu a kdo na něj pouze reaguje. Kdo má za cíl zničit jiné státy a kdo chce naopak pouze přežít a prosperovat. V tomto ohledu by měla EU svou politiku na Blízkém východě změnit. Měla by jasně pojmenovat stávající vedení Íránu jako největší hrozbu a naopak Izrael jako našeho partnera. Měla by pomáhat občanům Íránu, kteří touží po změně, a to mi zde bohužel chybí.